Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In unseren Köpfen sind immer noch die schrecklichen Bilder der Bluttat von Halle. Ein rechtsextremer Attentäter hat zwei Menschen aus dem Leben gerissen, zwei Verletzte überlebten. Das Unfassbare ist passiert Ein Mensch mordet aus Hass auf andere auf Jüdinnen und Juden, auf Migrantinnen und Migranten und das in der Mitte von Europa. Wir müssen es ganz klar benennen Dieser Anschlag war antisemitisch und rassistisch. Er richtete sich gegen unsere offene Gesellschaft und gegen unsere europäischen Werte. Und es ist offensichtlich Der Täter ist mit seinem Hass nicht alleine. Die Hetzjagden von Chemnitz, Reden vom großen Bevölkerungsaustausch, faschistische Zitate von Salvini, Le Pens Hasstiraden gegen Einwanderung, brennende Flüchtlingsheime, Juden, die verprügelt werden, wenn sie eine Kippa tragen, der Mord an Walter Lübcke, und jetzt Halle all das hängt doch zusammen. Seit Jahren arbeiten die rechten Kräfte vereint auch hier in diesem Parlament daran, Stimmung zu machen gegen Minderheiten, und das ist der Nährboden für Hass, das führt zu einem gesellschaftlichen Klima, in dem rechte Gewalttäter keine Angst mehr haben müssen. Auch hier im Parlament legen rechte Kräfte das Feuerzeug immer näher an den Benzinkanister. Sie sind der politische Arm des Rechtsterrorismus. Ich kann es nicht oft genug wiederholen Wir müssen entschieden, viel entschiedener als bisher, gegen jede Form von Antisemitismus und Rassismus vorgehen. Mit Bildung, Aufklärung, aber auch strafrechtlicher Verfolgung und dann vielen Dank an die Kommission, dass jetzt hier auch ein neuer Schwerpunkt gesetzt werden soll, dass jetzt viel mehr Augenmerk auf Rechtsterrorismus gelegt werden soll als vorher. Das, was in Halle passiert ist, ist eine höchst europäische Angelegenheit, denn Rechte vernetzten sich europaweit. Wir brauchen hier definitiv eine bessere europäische Zusammenarbeit unserer Ermittlungsbehörden und Geheimdienste, aber vor allem auch eine ganz andere Aufmerksamkeit in der Politik dafür, dass Rechtsterrorismus europa und weltweit vernetzt ist. Und wir müssen alle demokratischen Kräfte stärken, die sich überall in Europa rechten Brandreden und Hetze entgegenstellen am Stammtisch, auf der Straße und im Parlament. Vielen Dank an alle, die tagtäglich unsere offene Gesellschaft und unsere europäischen Werte verteidigen.